Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la présidence du Conseil et le Parlement européen ont déjà eu l'occasion de discuter du G20, le 20 octobre dernier, et nous étions à ce moment là à la veille de la rencontre ministérielle du G20 et dans l'attente de ce qui allait se dérouler à Séoul. En tant qu'Européens, nous nous sommes bien préparés pour ces rencontres, tant au niveau ministériel qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons compris que le manque de cohésion entre les Européens nous conduirait très rapidement à épuiser la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale.

Pour ma part, je pense que nous devons continuer à faire preuve d'optimisme malgré tout, même si les résultats n'étaient pas, il est vrai, aussi éclatants qu'on aurait pu le souhaiter. Nous étions convaincus, avant Séoul, que l'épreuve la plus dure, la plus importante, était celle de ne pas perdre notre élan. Nous ne devrions pas commettre l'erreur de croire que nous n'avons plus besoin de nous coordonner au niveau global sous prétexte que nous ne sommes plus dans la situation critique où nous étions encore il y a un an et demi, voire il y a six mois. On croit toujours que les dirigeants politiques ont la responsabilité de prendre des décisions.

Mais je pense qu'ils ont aussi une autre responsabilité, encore plus importante celle de faire en sorte que ces décisions ne restent pas sur le papier mais qu'elles produisent des effets concrets et soient menées à leur terme. Or, le sommet de Séoul a montré que le vrai défi pour le G20, et donc pour nous tous, est de comprendre maintenant comment poursuivre et même accélérer la mise en œuvre. Il faut passer des bonnes intentions aux résultats concrets, et tout cela est important pour au moins deux raisons. La première est que les marchés ne se contentent pas de déclarations. Ils observent les développements qui se produisent concrètement dans les deux, les dix, les trente jours qui suivent le sommet, quand les médias ont retiré leurs caméras de la scène.

Les progrès que nous visons ne s'obtiennent qu'après un travail quotidien et constant et, en tant que membres du Parlement européen, vous le savez plus que n'importe qui. La deuxième raison est aussi importante que la première et elle vous concerne directement. Je pense que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent jouer un rôle à la fois de contrôle mais aussi d'impulsion politique sur l'agenda économique européen et international en s'assurant que ce travail de mise en œuvre, entre un sommet et le suivant, soit mené à bien et que le G20 devienne de plus en plus un processus plutôt qu'une simple série de rencontres. En termes de substance, la contribution de l'Union à une croissance forte, durable et équilibrée est désormais claire et est fondée sur un certain nombre de principes des plans de consolidation fiscale orientés vers une croissance soutenable et différenciée, la stratégie Europe 2020 pour les réformes structurelles nécessaires en vue de soutenir en particulier la création d'emplois, le programme de réforme du secteur et des marchés financiers et, enfin, le renforcement de la gouvernance économique de l'Union.

Clairement, chacun doit faire sa part et montrer une nouvelle volonté de contribuer au cadre d'action pour la croissance. Je tiens à dire encore une fois, dans l'esprit de mes remarques précédentes, que la bataille contre le protectionnisme ne se gagne pas une fois pour toutes mais en gardant un certain niveau d'alerte globale jour après jour. Pour le reste, je voudrais souligner trois développements importants du mois écoulé. Le premier, c'est la réforme du Fonds monétaire international puisque les Européens ont montré clairement qu'ils étaient prêts à faire leur part pour que le nouveau FMI soit plus représentatif de la nouvelle réalité économique internationale et donc, pour que les économies émergentes fassent entendre leur voix et jouent un rôle accru. Nous avons accepté de réduire notre présence au sein du comité exécutif du FMI et nous avons fait des concessions importantes en termes de quotes parts.

Le deuxième développement concerne l'accord dit de Bâle III. Je pense que sur les exigences en capital des banques, nous sommes en train d'aller dans la bonne direction, et il est bien sûr essentiel que cet engagement à mettre en œuvre Bâle III soit effectivement tenu par tous les États concernés.

Il sera très important de travailler ensemble de façon coordonnée afin d'assurer que tout au long de l'année prochaine, et en vue du sommet de Cannes en novembre 2011 et au delà, le G20 reste à la hauteur des attentes qu'il a créées. Le véritable défi que nous avons devant nous est de démontrer qu'un forum né pour faire face à la crise est aussi capable de donner sa contribution et l'impulsion nécessaire pour atteindre des objectifs à moyen terme tels qu'une nouvelle croissance globale plus soutenue, forte et équilibrée, des règles claires et équitables pour le marché financier international, ainsi que des organisations internationales plus représentatives du monde d'aujourd'hui et plus à même d'aider les gouvernements nationaux et les institutions européennes dans la maîtrise de la globalisation. C'est au G20, Monsieur le Président, qu'il appartient, je crois, de démontrer dans les prochaines années que cette globalisation n'est pas seulement économique mais aussi, et même d'abord, politique.